Un peuple se meurt dans l'indifférence et avec la complicité il faut bien le dire des capitales occidentales, plus occupées à leurs petites affaires et aux grandes compromissions avec l'infâme régime saoudien. Honte aux gouvernements des États Unis, de la France, de l'Espagne, du Royaume Uni, qui vendent des armes qui tuent des enfants au Yémen! Honte à l'Europe, confortablement installée dans son impuissance! Honte à tous ceux qui continuent de donner des leçons au monde entier et font commerce sur le sang des innocents! J'espère que l'appel lancé par le Parlement européen contre la vente d'armes sera entendu par les États et en particulier par la France.